Monsieur le Président, je me rappelle d'une réunion sur le Soudan où il y avait le conseiller spécial de notre Président, l'ambassadeur et l'Église en détresse.

Depuis, les oppositions interethniques ont pris leurs droits avec le soutien bienveillant de puissances régionales, comme l'Ouganda, et des pays occidentaux, qui ont déjà parrainé la sécession, comme les États Unis, provoquant la guerre civile. Le Soudan est un cas d'école de ce que l'Occident fait subir à l'Afrique.

Nous avons joué sur les partitions ethniques pour obtenir des partitions territoriales et servir nos intérêts derrière tout cela. La seule voie possible, c'est de laisser les communautés africaines redessiner leur mode d'organisation au sein d'États viables et souverains.